Die österreichische Bevölkerung hat sich mit klarer Mehrheit gegen die Nutzung von Atomkraft ausgesprochen, und das ist auch ein klarer Auftrag an die Politik.

Dafür brauchen wir einen EU Regulator, der gemeinsam mit den nationalen Regulatoren Durchsetzungskraft hat und der berechtigt ist, bei Nichteinhaltung der Normen diese Kraftwerke auch sofort vom Netz zu nehmen.